Als ik kijk naar de uitkomst in de Commissie ECON, die is voor mij ook niet verregaand genoeg. Ik was ambitieuzer, maar ik kan wel leven met wat er nu voorligt, omdat de essentiële voorstellen van de Commissie weerhouden zijn, zoals het taxeren van de energie op basis van én inhoud én CO2, het uitdoven van commerciële diesel en andere belangrijke principes.